Señora presidenta, me gustaría felicitar al señor Maňka por el trabajo realizado para aprobar en tiempo y forma las estimaciones del presupuesto al Parlamento Europeo, pero también por sus quince años en este Parlamento. Y, teniendo en cuenta que se acaba esta legislatura, también creo que podemos aprovechar para hacer balance de la legislatura. En estos cinco años se ha hecho una gestión prudente, con aumentos moderados vinculados a la inflación y nos hemos adaptado a las nuevas circunstancias, desde la necesidad, por ejemplo, de incrementar la seguridad en nuestros edificios a combatir las noticias falsas, pasando por adaptarnos a la probable posibilidad de una nueva realidad de una Europa a veintisiete. Y, cuando hablamos de presupuesto, estamos hablando de un presupuesto de administración, cuyo objetivo es utilizar de manera eficaz los recursos disponibles para lograr su objetivo último, que es legislar. Y una institución que pretende legislar de puertas afuera tiene que dar ejemplo de puertas adentro. Y hemos avanzado, pero nos ha costado mucho. Porque, por ejemplo, fue en 2013 cuando desde el Intergrupo de Juventud pusimos en marcha la campaña en la que pedíamos a esta Cámara que se obligara a pagar un salario digno a sus becarios, y lo hemos conseguido, pero nos ha costado cinco años. Y también tenemos que ser ejemplo en la lucha contra el acoso sexual y laboral, y aquí nos falta bastante para serlo. Pero gracias al movimiento Me Too de este Parlamento y al empeño de algunos diputados y diputadas, se ha puesto encima de la mesa un catálogo de medidas para liderar la lucha por la igualdad. Y, si hablamos de igualdad y de dar ejemplo, no puede ser que en esta Cámara se nos obligue a elegir entre el derecho al voto y el derecho a disfrutar de una baja de maternidad o paternidad. Así que pedimos a la Mesa que ponga en marcha urgentemente un sistema que permita el voto telemático, y que llevemos a este Parlamento por fin al siglo XXI.